Mit dem Einführungsregime für den neuen globalen Rechnungslegungsstandard ziehen wir eine weitere Lehre aus der Finanzkrise. Wir schützen Finanzstabilität, Kreditvergabe und Rechtssicherheit, und wir gehen einen weiteren wichtigen ersten Schritt bei der laufenden Überarbeitung des Regelwerks für alle europäischen Banken. Der neue Rechnungslegungsstandard ist bei der Anerkennung von erwarteten Kreditverlusten zukunftsorientierter, um so eine ausreichende Risikovorsorge von Finanzinstituten sicherzustellen und das Eingehen übermäßiger Risiken zu verringern. Da seine Einführung jedoch meine Vorredner haben das erwähnt zu unverhältnismäßigen Auswirkungen auf Eigenkapitalquoten und Kreditvergabe führen könnte, hat das Europäische Parlament bereits im Oktober 2016 ein Einführungsregime gefordert, und mit dem

Wir gehen einen guten Mittelweg zwischen dem dynamischen und dem statischen Ansatz, um bei wirtschaftlichen Veränderungen flexibler und risikosensitiver zu sein, wir verankern eine Wahlfreiheit für Institute, um unterschiedliche Anforderungen zu berücksichtigen, wir sorgen für angemessene Offenlegungs und Berichtspflichten, und wir legen die Dauer des Regimes in Einklang mit den Basler Vorgaben auf fünf Jahre fest. Gleichzeitig verankern wir eine Übergangsbestimmung für die Ausnahme von der Obergrenze für Großkredite in Fremdwährungen, um auch hier unerwünschte Auswirkungen auf die Finanzstabilität zu verhindern. Ich kann den Kolleginnen und Kollegen mitteilen, dass ich es als einen guten, tauglichen, zukunftsweisenden Kompromiss erachte und um die Zustimmung morgen ersuche.